Relocarea Nokia din România lasă mii de oameni fără locuri de muncă și afectează grav economia națională într un moment dificil. Din păcate, la capătul experienței de trei ani a Nokia în țara noastră, deviza companiei ar putea deveni Disconnecting People, așa cum propunea un ziar finlandez. Este evident că a fost o investiție specifică lumii a treia, așa cum se încearcă astăzi și în cazul Roșia Montană pentru demararea exploatării aurifere pe bază de cianuri. Goana fără scrupule după profit nu face decât să accentueze precaritatea celor mulți, egoismele naționale și scepticismul. Nokia a profitat din plin de facilitățile oferite cu larghețe de autoritățile române, beneficiind de cadourile fiscale fără să și îndeplinească obligațiile. Acum a decis închiderea porților cu un cinism fără termen de comparație. Dacă sindicaliștii de la Bochum, din Germania, au primit compensații în valoare de 60 de salarii minime, angajaților români li se propun numai trei salarii compensatorii, iar șansele lor de reintegrare profesională sunt practic inexistente în actualul context economic. Solicit, de aceea, implicarea urgentă a Comisiei Europene pentru a determina un tratament decent pentru personalul disponibilizat în vederea sprijinirii reconversiei sale profesionale. De asemenea, căderea abruptă a tranzacțiilor de pe piața oțelului și a prețului acestuia este pe cale să provoace noi restructurări în siderurgie. Există riscul ca la 10 ani de la privatizare să fie afectați cei aproape 9000 de angajați români ai combinatului Arcelor Mittal de la Galați. Este nevoie de o strategie comună a tuturor palierelor decizionale pentru menținerea capacităților productive și asigurarea unei protecții reale a intereselor lucrătorilor. În fața perspectivei amplificării șomajului, cred că prioritatea Comisiei Europene trebuie să fie în primul rând menținerea locurilor de muncă, nu controalele privind tarifele la electricitate, care contribuie la păstrarea unităților productive. Avem nevoie de o ordine corectă a priorităților, iar locurile de muncă trebuie să primeze asupra altor considerente privind acordurile de pe piața energetică.